Hvala. Spoštovani predsednik! Upam, da se bojo vaše obljube uresničile, ker pa smo v Slovenski nacionalni stranki prepričani, da je problem z jedrskimi odpadki tudi del ledene gor probleme s Hrvaško, želim izkoristiti čas, ki mi je na voljo za dodatno obrazložitev, da se o tem razpravlja v Državnem zboru. V poročilu o jedrski varnosti, ki smo ga šestnajstega oktobra obravnavali na Odboru za infrastrukturo, lahko preberemo, da je zasedenost skladišča Nuklearne elektrarne Krško dosegla že petindevetdeset procentov in da bo prostora samo še do leta dva tisoč enaindvajset. Na odboru je direktor uprave doktor Stritar jasno in glasno izjavil, da imamo denar, lokacijo ter znanje in da tudi njemu ni jasno, zakaj odlagališča še vedno ni, torej je problem v nespodobni državi in neodgovorni politiki, ki vlada tej državi. Po meddržavnem sporazumu naj bi obe lastnici Nuklearne elektrarne Krško poskrbeli vsaka za svojo polovico odpadkov do leta dva tisoč triindvajset. V Sloveniji smo vsaj izbrali lokacijo in se graditev vendar bliža začetku. Hrvati pa še praktično nimajo ničesar. Naj naj spomnim, da je Slovenija leta dva tisoč petnajst Hrvaški ponudila možnost za svoj del odpadkov s strani odlagališča v Vrbini. Šele po dveh letih je iz Zagreba prišel odločen odgovor, da to zanje ni spremenljivo. Še več. Čim je Nek dobila soglasje za podaljšanje obratovanje, se je na Hrvaškem pojavila vrsta objav, v katerih navaja, da morajo poskrbeti za svoj del odpadkov šele do leta dva tisoč triinštirideset. Zamislite si absurdno, a zelo realno situacijo, da bomo slovenske odpadke pospravili odlagališče, hrvaška polovica pa bo še vedno ostala v elektrarni. Slovenski nacionalni stranki smo prepričani, da imajo Hrvati tudi v tem primeru svojo računico in da nas bodo prevarali.